Unia Europejska przegrywa w zakresie konkurencyjności gospodarki z takimi krajami jak Stany Zjednoczone, a nawet Chinami, w niektórych dziedzinach nawet z Rosją czy Brazylią. To jest, można powiedzieć, dzwonek alarmowy, aby coś z tym zrobić, aby sprawić, by gospodarka Unii Europejskiej była bardziej konkurencyjna. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przeregulowanie gospodarki, do której przykłada się w niemałym stopniu ten Parlament, uchwalając co chwilę to nowe rozwiązania prawne obligujące podmioty gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa do sprostania rozmaitym wymogom i standardom, sprawia, że ta konkurencyjność staje się

starych krajach Unii Europejskiej, pomija te nowe, biedniejsze.